lífeyrissjóðanna undirstaðan undir þá umræðu er ný skýrsla landssamtaka lífeyrissjóða um úttekt á fjárfestingarstefnu ákvörðunartöku og lagalegt umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahrunsins helstu niðurstöðurnar í þessari skýrslu eru þær að lífeyrissjóðir landsins töpuðu tæplega fimm hundruð milljörðum vegna hrunsins rannsóknin nær yfir tímabilið tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og níu og prósentulega er talað um það að þetta sé um tuttugu til tuttugu og fimm prósent af eignum sjóðanna sem töpuðust þarna í aðdraganda hrunsins í íslenskum krónum en þegar þetta er hins vegar umreiknað yfir í evrur þá er talað um að fimmtíu prósent af eignunum hafi glatast þetta eru ekki hvaða peningar sem er þetta eru peningarnir sem við tókum ákvörðun um á alþingi settum sem sagt skýran ramma um að það væri lagaskylda að borga í þessa sjóði allir launþegar líka sjálfstæðir atvinnurekendur ættu að borga inn í þessa sjóði fyrst af sínum grunnlaunum en svo af sínum heildarlaunum til að tryggja velferð fólks þegar það verður gamalt eða þegar það getur ekki lengur tekið þátt í vinnumarkaðnum þegar skýrsla rannsóknarnefndar alþingis lá fyrir þá fjallaði þingmannanefndin um lífeyrissjóðina og þær upplýsingar sem komu þar fram að vissu leyti um hlutverk þeirra þegar við lögðum síðan farm okkar ályktun sem var síðan samþykkt óbreytt sextíu og þrjú núll þá kom þar fram að við töldum rétt að álykta að lífeyrissjóðirnir yrðu rannsakaðir sérstaklega af alþingi það höfðu þegar borist upplýsingar um að það stæði til af hendi lífeyrissjóðanna að fara sjálfir í sjálfstæða rannsókn við tókum samt ákvörðun um að leggja til að það yrði fara í sjálfstæða óháða rannsókn á vegum alþingis það voru bara tvær tillögur í þessari ályktun þingmannanefndarinnar um rannsókn annars vegar á sparisjóðunum og hins vegar á lífeyrissjóðunum það sem við gerðum líka með sparisjóðina og lífeyrissjóðina er það að við vildum fara un lengra aftur en bara akkúrat árin í kringum hrunið það var ákvörðun sem var vísvitandi tekin sem var vísvitandi rædd í þingmannanefndinni það var talað um að við ræddum um það hvaða tímabil ætti að rannsaka niðurstaðan varð sú að horfa til ársins nítján hundruð níutíu og sjö hvað varðar lífeyrissjóðina því þar var raunar sett þessi heildstæða rammalöggjöf að skoða reynsluna af löggjöfinni og læra af henni ekki bara af hruninu heldur heildarreynslaan ég hef í ljósi þess lagt fram þingsályktunartillögu sem er í samræmi við lög um rannsóknarnefndir sem á samþykktum á alþingi eftir árið tvö þúsund og ellefu að við eigum að fara í þessa sjálfstæðu óháða rannsókn skipa þriggja manna rannsóknarnefnd sem rannsaki starfsemi lífeyrissjóðanna aðra nítján hundruð níutíu og sjö til tvö þúsund og ellefu fái það hlutverk að varpa sem skýrustu ljósi á starfsemi lífeyrissjóðanna á þessu tímabili þar með talið fjárfestingarstefnu stjórnun stefnumótun ákvörðunartöku áhættumat endurskoðun eftirlit markaðsáhrif tryggingafræðilega stöðu og tengsl við atvinnulífið verkaklýðshreyfinguna og stjórnmálamenn að hún beri saman laga og starfsumhverfi íslenska lífeyrissjóðakerfisins við lífeyrissjóði í nágrannalöndunum og leggi fram tillögu til úrbóta þar með talið laga og reglugerðarbreytingar að hún leggi mat á ábyrgð og afkomu stjórnsýsluaðila og aðkomu og ábyrgð einstakra ráðherra að einstökum ákvörðunum og eða eftirliti með lífeyrissjóðunum nefndin geri jafnframt ráðstafanir til að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur leikur á refsiverðri háttsemi eða brotum á starfsskyldum og geri jafnframt grein fyrir þeim málum í skýrslu sinni til alþingis

geta gefið okkur það skemmri tíma en kannski áður til að þessi rannsóknarnefnd gæti skilað sínu verkefni og miðað þá við fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán þess vegna verð ég að segja að það kemur mér eilítið á óvart að heyra að það virðist vera eins og það sé eitthvað ákveðið hik á mönnum að fara í þessa rannsókn sem alþingi var þó búið að samþykkja við erum búin að segjast ætla að fara í þessa rannsókn eftir að við samþykktum það þá höfum við samþykkt um lög um rannsóknarnefndir og í þeim lögum eru ákveðin skilyrði fyrir því hvernig slík ályktun á að hljóma þannig að tillagan hjá mér er í fyrsta lagi til samræmis við tillögur rannsóknarnefnda þetta er sama ferli og við þurftum að fara í gegnum varðandi það að koma á stað rannsókn á sparisjóðunum menn tala um að hægt sé að fela stjórnskipunar og eftirlitsnefndinni að fara einhvern veginn í gegnum þessa skýrslu og vega og meta hvað sé nauðsynlegt að gera það er gott fólk sem situr í stjórnskipunar og eftirlitsnefndinni okkar en hún er að drukkna í verkefnum hún er virkilega að drukkna í verkefnum við erum að dæla þangað inn öllum þeim skýrslum sem eru að koma frá þeim eftirlitsstofnunum sem heyra undir alþingi við erum líka búin að setja inn eitt stærsta verkefni sem nokkur nefnd getur tekist á við sem er heildarendurskoðun á stjórnarskrá íslands heildarendurskoðun við erum ekki að tala um breytingar á einhverjum einstökum ákvæðum við erum að tala um heildarendurskoðun á stjórnarskrá íslands grunnlögum okkar allra þarna inni er líka stórt mál sem varðar ýmsa sem fólk hefur miklar áhyggjur af og hefur tekið mikinn tíma í vinnu nefndarinnar sem er hið svokallaða landsdómsmál ofan á þetta allt saman ætlum við núna að bæta við að þeir sem velta fyrir sér hvort við eigum að fara í áframhaldandi rannsókn á lífeyrissjóðunum þrátt fyrir að við séum þegar búin að álykta að við eigum að gera það og við eigum að fara aftur til nítján hundruð níutíu og sjö það er nefnilega þannig að lífeyrissjóðirnir hafa ekki bara í kringum hrunið til dæmis skilað neikvæðri raunávöxtun þeir gerðu það líka í kringum árið tvö þúsund lífeyrissjóðir vesturbæinga er ekki fyrst lífeyrissjóðurinn sem tapar miklum peningum það eru fleiri lífeyrissjóðir sem hafa tapað miklum peningum á þessu tímabili

og raunar bregðumst við þeim athugasemdum sem komu fram í skýrslunni frá þessari nefnd sem hrafn bragason leiddi þar sem hann bendir einmitt á að sjálfstæð rannsóknarnefnd á vegum

fyrirtækja frjálsra félagasamtaka eða einstaklinga getur aldrei haft sömu valdheimildir og rannsóknarnefnd á vegum alþingis það er algerlega á hreinu þeir geta ekki kallað fólk til vitnaleiðslu það er ekki hægt að fara á staðinn og nálgast gögn sem tengjast rannsókninni og þetta er eitthvað sem þeir bentu á þetta er eitt af því sem við unnum mjög mikla og vandaða vinnu við þegar við vorum að samþykkja lög um rannsóknarnefndir að tryggja það að rannsóknarnefndir á vegum alþingis hefðu nægilega víðtækar valdheimildir til að upplýsa raunveruleg mál að sama skapi sögðum við líka við skulum ekki vera að fara í svona rannsóknir við hvaða tækifæri sem er vegna þess að þetta er íþyngjandi fyrir þá sem fyrir verða vegna þess að við erum að veita þeim svo miklar valdheimildir þetta voru tvær tillögur sem komu fram í áliti þingmannanefndarinnar sem við töldum að væri það brýnt það mikilvægt það stórt mál sem mundi líka geta hjálpað okkur að læra þetta snýst ekki endilega bara um að við þurfum að finna einhverja sem eigi að axla ábyrgð heldur eins og ég nálgast þetta þá var ein ástæðan fyrir því að ég til dæmis samþykkti það að fara í rannsókn á íbúðalánasjóði var að ég vildi hafa rannsóknina þar víðtækari en um leið væri aðalatriðið það að fá fram upplýsingar sem gætu gert það að verkum að við gætum raunverulega lært af því sem við gerðum og þar með mótað það starfsumhverfi og það lagaumhverfi utan um mikilvæga starfsemi eins og lífeyrissjóðirnir eru það er ekki þar með sagt að ég sé að segja að það séu ekki ýmsir lærdómar sem felast í skýrslunni frá lífeyrissjóðunum það sem mér finnst einmitt mjög áhugavert er að þær upplýsingar sem þar koma fram vekja upp svo margar spurningar um einmitt hvers konar það kerfi sem við höfum núna og það kerfi sem við ættum raunar að vera með við erum nefnilega að mörgu leyti alla vega hvað þetta varðar við viljum gjarnan telja okkur vera ansi sérstök en hvað varðar lífeyrissjóðakerfið og raunar þær stærðir sem tengjast lífeyrissjóðunum á erum við að mörgu leyti mjög sérstök við erum mjög ung þjóð við erum að byrja mjög snemma á almennri sjóðsöfnun við förum mjög seint á eftirlaun og við vinnum mjög mikið það er mikil atvinnuþátttaka að sama skapi er lífaldur okkar mjög hár en samsetningin á þessu leiðir til dæmis til þess að það er mjög stuttur tími í dag sem fólk er að þiggja eftirlaunagreiðslur við erum að tala um sextán komma átta ár að meðaltali hjá körlum og nítján komma tvö ár að meðaltali meðal kvenna það sem er líka ef við horfum áfram á þessar stærðir er það að við sem tökum ákvörðun að fara út í almenna sjóðsöfnun og það eigi að vera undirstaðan í okkar kerfi við erum með gegnumstreymiskerfið síðan erum við með almenna lífeyrissjóðakerfið og síðan ákveðum líka

í eigi inni samfélagi í smáríki þar sem við erum eitthvað um þrjú hundruð þrjátíu þúsund manneskjur sem búum á íslandi og við ætlum að safna upp gífurlega miklum peningum nú í dag þrátt fyrir hrunið eru um tvö þúsund milljarðar sem eru í eigu lífeyrissjóðanna og við ætlum að fjárfesta þessa peninga að stórum hluta í grunnum og takmörkuðum fjármálamarkaði sem hægt er að byggja upp á íslandi við erum svo fá staðan er meira að segja þannig í dag að við náttúrlega búum við gjaldeyrishöft kauphöllin okkar er ekki vængbrotin hún er margbrotin hvað varðar stöðuna þar það er meira að segja orðið þannig að þeir eru farnir að neyða fyrirtæki til að vera á skrá í kauphöllinni fyrirtæki sem vilja ekki vera á skrá í íslensku kauphöllinni eru skráð þar gegn vilja þeirra og forsenda fyrir því að þú eftir verið með sjóðsöfnunarkerfi er dýpt fjármálamarkaðar og það kemur meðal annars fram í þessari spurningu að það er spurning um það hvort lífeyrissjóðirnir ættu meira og minna bara að fjárfesta erlendis norðmenn sem eru að nýta sin olíusjóð eru að byggja hann þannig upp að hann fjárfestir bara erlendis eins og mér skilst og það er til að hann hafi sem minnst áhrif á efnahagslífið innan lands mér finnst þetta líka mjög áhugavert ef við hugsum raunar okkar kerfi er samtrygging en ég hef stundum líka velt fyrir mér hvort við höfum þróað þetta kerfi ekki bara út í samfylkingu varðandi sjóðfélaganna en þetta er líka orðið einhvers konar samtrygging þeirra

dag sjáum við til dæmis hvers konar gífurleg völd einstaklingar sem enginn veit reyndar hverjir eru enginn veit hvernig þeir enduðu í þeim stöðum sem þeir eru í er að taka ákvarðanir um framtíð einstakra fyrirtækja eru að taka ákvarðanir um hvort eigi að byggja nýjan spítala þeir eru að taka ákvarðanir um vegaframkvæmdir þeir eru að taka ákvarðanir um svo ótrúlega margt og í mörgum tilvikum höfum við ekki hugmynd um hverjir þeir eru ég hef líka velt mjög mikið fyrir mér einmitt þessari sátt sem náðist á sínum tíma um það að í flestum lífeyrissjóðunum væru þessi helmingaskipti á milli annars vegar verkalýðshreyfingarinnar og síðan samtaka atvinnurekenda þar sem það er jafnvel þannig að það er skipt reglulega um formennsku þarna á milli þessa ólíku hagsmuni og hvort hagsmunir þeirra séu bara farnir að renna einhvern veginn saman við þetta samstarf og þar sem þeir fara síðan að hafa áhrif á aðra hagsmunabaráttu hjá þessum samtökum ég hef þegar lagt fram tillögu um að það sé kosið beint í stjórn lífeyrissjóðanna einn maður eitt atkvæði og hef oft fengið þá spurningu að það hljóti að vera svo erfitt að útfæra það tæknilega en ég hef svo sem bent á að það eru milljónaþjóðir í heiminum sem geta kosið

núna í ljósi þessara upplýsinga fimm hundruð milljarða króna taps bara í tengslum við hrunið að vera tilbúin til að ræða lífeyrissjóðina okkar á opinskáan máta að við séum tilbúin til að nálgast þá á gagnrýninn máta gera